Nie chcę się koncentrować na aspekcie ekologicznym tego wydarzenia, o nim także ta Izba debatowała. Chcę tylko zwrócić uwagę na jeden fakt otóż rura, która jest układana, w sposób znaczący utrudnia dostęp większych statków do polskiego portu w Świnoujściu. Ten port jest znaczącym pracodawcą dla wielu Polaków w zachodniej Polsce, dotkniętej często dość dużym bezrobociem.

Otóż tuż obok, po niemieckiej stronie granicy jest port w Rostocku. Życzę mu jak największego rozwoju, ale chciałbym, aby porty w Europie traktowane były na równych zasadach, by mogły rzeczywiście konkurować i aby techniczne rozwiązania jednego z państw nie blokowały rozwoju portu drugiego państwa..